Monsieur le Président, ce nouveau règlement réaffirme l'attachement des pays membres et de leurs citoyens à une utilisation raisonnable des antibiotiques et des médicaments vétérinaires en élevage.

de même, le Canada et les États Unis sont très laxistes en la matière, puisqu'ils laissent leurs éleveurs utiliser des antibiotiques comme vecteur de croissance ou bien ils pallient les terribles conditions sanitaires des élevages géants par une utilisation massive des médicaments à des fins de prophylaxie. Afin de préserver la santé de nos compatriotes, l'Union européenne doit faire respecter ses normes en matière d'utilisation des médicaments vétérinaires et doit interdire clairement l'importation de produits issus d'animaux élevés dans des conditions qui ne satisfont pas à ces règles. Comme pour le clonage et les hormones de croissance, il faut rester ferme et ne tolérer aucune faille dans ces dispositifs. Je terminerai en disant que dans un contexte très tendu pour nos éleveurs, il faut surtout informer nos concitoyens du soin qui est apporté à l'élevage dans nos pays européens avec des normes très strictes et protectrices pour la santé humaine.